Frau Präsidentin, lieber Frans Timmermans! Ja, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor denen Europa steht, und der europäische kann die richtige Antwort sein. Die europäische Kohäsionspolitik, die eines der größten und wichtigsten Investitionsinstrumente der EU ist, setzt schon jetzt einen Fokus auf Klimamaßnahmen. Sie soll das künftig noch stärker tun. Daran arbeiten wir zurzeit in den Verhandlungen zur zukünftigen Kohäsionspolitik. Wir brauchen hier aber auch eine stärkere Unterstützung durch die Mitgliedstaaten, die sich im Moment noch vornehm zurückhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass der Green Deal solide finanziert wird. Das heißt auch Es geht nicht mit weniger Geld, im Gegenteil, wir brauchen neues, wir brauchen frisches Geld, damit die europäischen Fonds beim Kampf gegen den Klimawandel und beim Kampf für einen gerechten Übergang helfen können. Wir brauchen dabei alle Partner, nicht nur die Kommission, nicht nur das Europäische Parlament, sondern auch die Mitgliedstaaten.